Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Alpen sind einer der wunderbarsten und fragilsten Kultur und Lebensräume in Europa. Alle lieben die Alpen, das ist ihr Glück, und es ist ein Stück weit auch ihr Problem. Wer die einzigartige Landschaft der Alpen bewahren will, der muss die politische Landschaft verändern, der muss Energie, Verkehr und Tourismus sanft, umweltfreundlich und nachhaltig entwickeln und nicht, wie bisher so oft, für kurzfristigen Profit der Zerstörung preisgeben. Der muss die Natur im Einklang mit den Menschen entwickeln und nicht wie bisher gegen sie oder unter Zerstörung der Natur. Und er muss vor allen Dingen auch politische Entscheidungen nicht weit weg ohne ausreichende Kenntnis der konkreten Probleme vor Ort fällen in München, in Mailand, in Wien, Berlin, Paris oder Rom oder gar in Brüssel sondern vor Ort mit den Menschen. Wir haben in den Alpen ein hervorragendes Instrument der Zusammenarbeit, einen Boden, auf dem wir aufbauen können die Alpenkonvention. Wer jetzt eine Alpenstrategie entwickeln will und ich glaube, die Alpen sind ein dafür prädestinierter Raum der muss auf dieser Alpenkonvention aufbauen. Wer die Alpenkonvention aber wegschieben will, der reißt dem, was er vorgibt, schützen zu wollen, das Herz heraus.